Novo konštatovaný systém Eurosur má vnútroštátnym orgánom a agentúre Frontex poskytnúť infraštruktúru a nástroj na zlepšenie ich situačnej informovanosti a reakčnej kapacity pre operatívne odhaľovanie nelegálneho prisťahovalectva a cezhraničnej trestnej činnosti. Preto je, myslím si, dôležité zabezpečiť v rámci tohto systému aj potenciál na jeho prepojenie so systémami a infraštruktúrami tretích krajín, ktoré susedia s Európskou úniou. Vzhľadom na nejednoznačnosť ohľadne spôsobu riadenia sa však navrhovaný systém financovania javí ako zbytočne komplikovaný. Z predloženého návrhu nie je dostatočne zrejmé, ako majú byť materiálne zabezpečené opatrenia realizované v susedných tretích štátoch či výkony vnútroštátnych koordinačných centier.